Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono convinto come lei, Alto rappresentante, che la Tunisia costituisca una speranza nella regione mediorientale e del Mediterraneo meridionale. Non voglio parlare di modello, perché pensare che l'esperimento tunisino possa essere replicato con successo in altri contesti simili è oggi un azzardo, perché di fronte ai tanti passi avanti fatti c'è ancora molta strada da fare per evitare che la Tunisia rimanga sospesa tra la voglia di cambiamento un cambiamento epocale, finalmente strutturale e definitivo, con lo sguardo rivolto al futuro delle nuove generazioni e le spinte tradizionaliste, sospesa tra una generazione di persone appartenenti al secolo scorso e quel 55 della popolazione che è sotto i trent'anni,

Questa relazione, che l'onorevole Castaldo ha ben elaborato, indica una strada e gli obiettivi da raggiungere ed è un contributo di questo Parlamento per la stabilizzazione democratica e sociale della Tunisia e insieme ad essa della regione. C'è da augurarsi che il nuovo governo sappia cogliere queste opportunità. Noi ci recheremo la prossima settimana in Tunisia e sarà un'occasione per portare questo messaggio forte del consenso del Parlamento europeo avremo poi l'occasione della Settimana per la Tunisia organizzata a novembre al Parlamento europeo. In sostanza, noi vogliamo fare un lavoro insieme alle autorità e ai cittadini tunisini perché siamo fortemente interessati ad una Tunisia moderna e democratica.